Monsieur le Président, je peux rapidement remercier chacune et chacun des intervenants du soutien global qu'ils apportent au travail de votre rapporteur et, au tout début, au travail de la proposition de la Commission.

Il est donc important de veiller à préserver cet outil, à l'améliorer et à moderniser régulièrement ce cadre pour le rendre toujours plus sûr et plus transparent et mieux l'appliquer comme M.

L'objectif que nous avons poursuivi, au début, à la Commission concernant ce cadre était, clairement, de donner les bonnes incitations aux managers pour éviter, comme nous l'avons vu dans d'autres secteurs des marchés financiers, des prises de risques excessives, encouragées par des rémunérations, elles mêmes excessives,

Stolojan, tout à l'heure. Nous voulons veiller, également et en même temps c'est un point soulevé par Olle Schmidt à une meilleure transparence du système. Nous avons mis en place des règles de ce type pour les banques.

Je souhaite, Mesdames et Messieurs, que des principes identiques s'appliquent aux OPCVM ou à UCITS pas nécessairement exactement les mêmes, mais des règles qui répondent aux mêmes objectifs, c'est à dire ceux de la stabilité financière et de la protection du consommateur. D'ailleurs, Syed Kamall, tout à l'heure, a lui même expliqué que nous pouvions atteindre cet objectif par différents moyens. De plus, je veux confirmer, en conclusion, Monsieur le Président, que dans les trilogues qui vont commencer, à partir de votre vote, je contribuerai comme je l'ai fait dans CRD IV à travailler à un compromis, en faisant tous les efforts pour que nous trouvions sur ce sujet sensible des rémunérations qui n'est pas le seul sujet de ce texte dont nous avons besoin pour sécuriser et améliorer la transparence au service des consommateurs et des investisseurs,